ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu hann fór þarna ítarlega í gegnum ýmislegt sem ég get alveg fallist á en hann talaði aðallega í þátíð hann talaði ekki í nútíð

hann talaði ekki um það hvernig skattalögin voru keyrð í gegnum hans nefnd í vetur með afskaplega óbilgjörnum og ólýðræðislegum hætti ekki haft samband við nokkurn mann og ekki samráð við neinn og með gífurlegum hraða verulega miklar breytingar á skattalögum og hann talaði ekki um það sem gerðist um icesave málið hvernig það var samþykkt rétt fyrir jól það var nefnilega samþykkt og háttvirtur þingmaður stóð að því og ég hef ekki heyrt neina iðrun á því að hafa samþykkt það frumvarp

við fengum ekki einu sinni tíma til að lesa þau á sama tíma stend ég hérna í umræðu um skýrsluna miklu